Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, sentire ripetutamente da parte dei sostenitori di quest'accordo fare riferimento alle categorie della legalità e del rispetto del diritto internazionale mi sembra sinceramente un grave atto di debolezza. Il problema non può essere considerato di carattere giuridico, è un problema politico siamo di fronte ad un accordo che migliora senza dubbio quello precedente, per quanto riguarda alcuni aspetti economici, ma che non risolve per nulla il tema delicatissimo dei diritti di un popolo. Qui siamo di fronte ad un accordo che interviene su un territorio occupato, utilizzando delle risorse di quel territorio senza che sia chiesta in alcun modo un'opinione agli interessati. È una violazione, questa sì, di diritti. Come si può risolvere politicamente? Ci sono altri paesi, come gli Stati Uniti, che si inibiscono nei loro accordi commerciali con il Marocco di intervenire sui saharawi, noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa, per una ragione politica che aiuta un processo di democratizzazione che è lontano dall'essere realizzato.